Pas pour un seul pays mais pour les vingt huit membres de l'Union, 500 millions de citoyens. La démocratie est née le jour où les représentants du peuple ont dit non! Quand ils ont exigé et obtenu que le financement du budget et son emploi soient décidés par eux. Depuis lors, budget signifie transparence, information, débat public, vote démocratique après des explications de vote publiques. Or, la négociation en cours se déroule entre vingt huit personnes, complètement à huis clos.

Aucun parlement national, ni le Parlement européen n'est informé aujourd'hui du contenu des chiffres et du dossier qui sera sur la table. Aucun n'aura donc pu en débattre avant, aucun parti politique d'aucun pays n'aura pu donner son avis en connaissance de cause. Dans ces conditions, l'accord qui sera peut être conclu au sein du Conseil européen ne mettra pas fin au débat, au contraire. Il permettra simplement que le débat commence. Alors s'ouvrira la phase démocratique du débat budgétaire et la décision finale, la seule démocratiquement acceptable, sera celle qui sera votée par le Parlement européen.